Aber das ist heute nicht das Thema.

Aber deshalb schmerzt es umso mehr, dass diese Partnerschaft im Moment so leidet.

Es sollen die schärfsten Sanktionen aller Zeiten sein. Es sind Sanktionen gegen unsere europäischen mittelständischen Unternehmen die großen gehen dieses Risiko gar nicht ein.

Frau Kommissarin, Sie haben gesagt Es richtet sich nicht gegen die USA. Sie haben gesagt Es ist nicht zur Umgehung der Sanktionen. Es ist falsch, was Sie gesagt haben. Natürlich richtet es sich gegen die USA, die unsere Firmen bedrohen, und natürlich ist es dafür da, ungerechtfertigte Sanktionen zu umgehen! Europa wird langsam wach dank Herrn Trump.